Aș dori în primul rând să le mulțumesc domnilor Barnier și Gauzès pentru rezultatele excelente obținute în urma ultimelor negocieri. Unul dintre beneficiile adoptării acestei directive va fi monitorizarea riscului sistemic. Acesta se va realiza cu precădere în contextul cooperării autorităților naționale cu Comitetul european pentru risc sistemic.

Consider, de asemenea, importantă includerea de prevederi suplimentare legate de transparența operațiunilor realizate de către administratorii de fonduri.